Ja, imam, seveda imam. Pa tudi še bi se malo navezal, hvala za, minister, za vaše informacije. Očitno, koliko sem razbral iz vaših odgovorov, očitno vseeno nastaja neko izsiljevanje na tem področju glede teh fakultet. Tako da, kar se pa tiče uvodoma mojega vprašanja, se pravi teh ur, ki jih zdravniki v Sloveniji mesečno ali kakorkoli, če bi to bilo vse res, kaj piše, potem mi čakalnih dob mi sploh ne bi imeli. Tako da to ne grejo neke stvari skupaj. Tako da je zanimiva tema oziroma problematična je, najbolj problematična, če ne bomo zdravstva uredili, bo še vedno problem, tako da jaz predlagam, pač razprava je dobrodošla v, v državnem zboru, tako da si želim razpravo širšo, da lahko dobimo še več informacij in da enkrat to za vselej uredimo to naše zdravstvo, ki vidimo, kakšno je. Hvala lepa. In seveda po členu predlagam širšo razpravo v državnem zboru. Hvala lepa.